Aber ob wir dann immer den Mut haben, daraus auch Konsequenzen zu ziehen, das wird sich zeigen, wenn wir in die nächste Runde einsteigen. Haben wir den Mut, dafür zu sorgen, und schaffen wir es, ausreichend Finanzmittel zur Verfügung gestellt zu bekommen?

Das ist nicht das Prinzip, wie wir mit Forschungsmitteln umgehen können. Forschungsmittel können nur nach dem Prinzip der Exzellenz vergeben werden. Das führt dazu das ist bedauerlich dass sie nicht in allen Mitgliedstaaten gleich verteilt sind.

Wenn jeder ein neues Thema einbringt, dann wird das am Ende der Forschungsförderung nicht nützen.